áður en umræðan hefst vill forseti geta þess að samkomulag er á milli þingflokkanna um ræðutíma í umræðunni umferðir verða þrjár í fyrstu umferð hefur ráðherra tuttugu mínútur til framsögu en talsmenn annarra flokka fimmtán mínútur í annarri umferð hefur hver flokkur tíu mínútur til umráða í þriðju og síðustu umferð fær hver þingflokkur fimm mínútur og að auki fær ráðherra tíu mínútur í lok umræðunnar